De oorsprong van de hoge schuldenniveaus ligt voor een substantieel deel bij de grote verschillen tussen landen. Dat raakt direct aan de houdbaarheid van de eurozone in zijn huidige vorm. Het is een slechte zaak en dat wil ik beklemtonen. Het is een slechte zaak als Europa die problemen wegmoffelt door schulden uit te smeren over de gehele Unie met behulp van een Bankenunie.

Dat is een hele slechte zaak!

Europa krijgt mijns inziens te veel invloed op het sociaaleconomische en begrotingsbeleid zonder de juiste democratische legitimiteit.

Het raakt immers aan hun budgetrecht en hun nationale bevoegdheden op sociaal en economisch terrein!